Viele der Opfer, die bei den schrecklichen Terroranschlägen gestorben sind, waren Muslime.

Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was dort passiert ist. Es geht um eine Radikalisierung, die zurückzuführen ist auf eine falsche Politik vor allen Dingen in den Gefängnissen, wo Menschen radikalisiert wurden aber Ihre Agitation trägt mit zu dieser Radikalisierung bei.